Señor presidente, señor Borrell, a la crisis que se vivió el pasado marzo, donde el Gobierno de Erdogan lanzó a miles de inmigrantes a las puertas de la Unión, se suman los incidentes militares tenidos con Francia, Grecia y Chipre, así como las nuevas amenazas proferidas durante su propia visita en Ankara. Y eso se debe, como está oyendo aquí en este Parlamento Europeo, a la falta de determinación política de la Unión y a la falta de defensa de los valores fuertes, cristianos, que conforman Europa. Pese a ello, en respuesta a una carta remitida por todos los diputados de Vox a usted solicitándose que se suspendiesen los pagos millonarios a Turquía, nos contestó que el dinero no va todo al Gobierno y que usted está muy a favor de que se mantengan esos pagos.

Similar situación es la que se vive en el Magreb, donde también tenemos varios países que se muestran poco colaborativos y desafiantes en el control de la inmigración ilegal.